Mais cette réponse n'est que de courte durée et ne peut pas valoir d'exemple pour les pays voisins. Le piège serait d'éviter toute régulation durable de ce secteur en pleine expansion. Uber et d'autres start up ont montré récemment leur rapidité de décision pour profiter des angles morts de notre législation et vont donc revenir par un moyen ou par un autre.

Par ailleurs, Uber vient d'annoncer aujourd'hui sa volonté d'investir dans la voiture sans chauffeur.

Fermer les yeux sur cette réalité, c'est continuer de mentir aux professionnels du secteur, partout en Europe. J'appelle donc la commissaire aux transports à agir au plus vite, car il faudra bien une réponse européenne à ce problème.